Aviația regională este un factor important în asigurarea mobilității cetățenilor. Rolul aeroporturilor regionale este vital pentru coeziunea teritorială și dezvoltarea economică și socială a regiunilor, îndeosebi a regiunilor care nu dispun de alte moduri de transport. O mai bună conectivitate și o mobilitate intermodală eficientă pot contribui considerabil la îmbunătățirea accesului către regiuni, la dezvoltarea economiei și a turismului în aceste regiuni. Din păcate, aeroporturile regionale situate departe de centrele urbane sunt adesea inadecvat conectate la rețeaua de transport terestră. Încurajăm autoritățile locale și regionale să prezinte planuri privind mobilitatea durabilă, care să prevadă un lanț logistic eficient. Propunem realizarea unui schimb de bune practici în materie de legături între aeroporturile regionale și centrele urbane. Facem apel la Comisie pentru o abordare echilibrată a revizuirilor viitoare ale orientărilor pentru a asigura o dezvoltare viabilă din punct de vedere social și economic a serviciilor aeriene regionale, luând în considerare dezvoltarea infrastructurii necesare pentru asigurarea intermodalității.